Hvala za besedo! jaz bi dodal pravzaprav, da je priprava zakona o dolgotrajni oskrbi ena izmed ključnih prioritet, na ministrstvu, z željo, da se ta problematika tudi, sistemsko, uredi. Seveda se bom kot minister zavzemal, da bo ta, zakon v čim krajšem času tudi pripravljen in da bo problem sistemsko tudi urejen. Hvala.